Monsieur le Président, les rapports débattus ce soir sont révélateurs de l'objectif que se donne la commission FEMM. Double objectif dans un premier temps, déconstruire ce qui a été établi, même si, pour cela, il faut nier jusqu'à la loi naturelle dans un second temps, reconstruire à grands coups d'idéologie, tout cela en se donnant comme garantie la défense de nobles idéaux. Les titres évoquent de grandes causes, les contenus ressemblent davantage à une série de revendications communautaristes. Le rapport de la députée Kozłowska Rajewicz fait l'état des lieux de l'égalité entre les hommes et les femmes dans l'accès aux biens et aux services. De bonnes propositions concrètes sont faites en faveur des femmes et des mères qui travaillent, sur la création d'infrastructures d'accueil pour leurs enfants ou la protection sociale et juridique de ces dernières. Mais, rapidement, l'idéologie apparaît on ne parle plus d'égalité entre l'homme et la femme, mais de lutte contre les discriminations basées sur la pratique sexuelle, la conversion sexuelle ou le genre.

Si je partage sa critique sur l'absence de contrôle, je ne peux m'empêcher de relever les nombreux paragraphes communautaristes. Vous souhaitez renforcer le fonds Asile, migration et intégration par la création de financements spécifiques pour assurer la sûreté des migrantes et des réfugiées. Beau geste, s'il n'était pas réalisé au détriment de tous les citoyens de l'Union européenne! En effet, l'AMIF représente 510 millions d'euros, juste pour la situation en Grèce, pour financer la relocalisation des migrants entrés illégalement. 500 euros par tête, le cadeau est beau, en effet, mais salé pour le contribuable européen. Vous ne vous arrêtez pas là.

C'est quand même symptomatique la commission FEMM ne peut s'empêcher de faire référence au genre, produit d'une idéologie qui vise à faire croire que l'individu n'est plus un garçon ou une fille à la naissance, en vertu de son sexe, mais un être amené à se définir lui même, comme bon lui semble, en fonction de ses désirs et de ses pratiques sexuelles. Oui, les hommes et les femmes sont égaux en droit, et non, leurs pratiques sexuelles n'ont rien à voir avec cette égalité sacrée. Dans le rapport du député Urtasun, vous partez dans la même direction. Les discriminations envers les personnes LGBTI, catégorisées par vos soins, seraient la conséquence de leurs pratiques sexuelles. Vous appelez à pénaliser les attitudes dites homophobes, ce qui donnerait à un homme ou à une femme LGBT un droit spécial en vertu de sa pratique sexuelle.

Sous prétexte de lutter contre les inégalités, votre aveuglement idéologique vous amène à catégoriser les gens en fonction de leur situation et à les opposer à d'autres catégories les femmes contre les hommes, les migrants contre les Européens, les LGBTI contre les hétérosexuels, et la liste est longue. Enfin, vous attaquez l'objection de conscience, et cela est très grave. Protégée par la charte des droits fondamentaux, la Convention européenne des droits de l'homme et les législations nationales, elle garantit, dans toute société, la liberté de pensée, de conscience et de religion.